po bitvě hodnotit, že tisíce miliard eur vydané na boj proti chřipce H1N1 byly nepřiměřeně vysoké vzhledem ke skutečné závažnosti chřipky. Jako lékařka považuji za velmi poučné, že v Polsku, kde vláda nepodlehla tlaku a nepřistoupila na celostátní očkování, nebyla úmrtnost vyšší než v zemích s vysokou proočkovaností. Blahopřeji paní Rivasiové k přínosné zprávě a přála bych si, aby se z ní členské státy a všechny mezinárodní organizace poučily, zejména aby nakupovaly léky společně, ale hlavně aby zlepšily způsob hodnocení epidemiologických údajů a vrátily hodnověrnost doporučením určeným